Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, è assolutamente prioritario rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri per le operazioni coordinate da Frontex, ma si tratta del cosiddetto minimo sindacale, di una politica d'immigrazione e asilo che è ancora molto lontana dall'essere una politica comune. Per rendere questo concetto ancora più chiaro, riporto solo poche cifre se i flussi del Mediterraneo continueranno come nei primi mesi del 2014, l'Italia quest'anno spenderà 110 milioni di euro per il controllo delle frontiere e le operazioni di soccorso. Frontex ha un budget complessivo di 89 milioni di euro, di cui 34 sono destinati solo a spese amministrative e al funzionamento dell'Agenzia. Ciò significa che, per il 2014, Frontex avrà a disposizione solo 55 milioni per le attività operative, esattamente la metà di quanto potrebbe spendere il solo governo italiano. Se a ciò sommiamo le dotazioni complessive del Fondo immigrazione e asilo e del Fondo per la sicurezza interna, decisamente inferiori rispetto alla proposta iniziale della Commissione, è evidente che c'è un gap importante fra quanto viene dichiarato e quanto viene effettivamente attuato a livello europeo per garantire un'autentica politica comune di immigrazione e asilo. Proprio per queste ragioni, continuo a pensare che sia necessario istituire una sede operativa di Frontex nel bacino del Mediterraneo, magari in Italia, dotando l'Agenzia di maggiori risorse e limitando al massimo i costi amministrativi e, con il denaro così risparmiato, garantire nuovi accordi con i paesi di origine e di transito dei migranti,